Most felszólítom a Bizottságot arra, hogy az európai fogyatékosügyi stratégiát mielőbb teljes mértékben vizsgálja felül és ennek folyamán vegye figyelembe az Európai Parlament 2011 es évi jelentését is. Továbblépek, mindannyian tudjuk, hogy a fogyatékossággal élők helyzete Európa minden országában erősen romlik így időszerű ez a mai vita. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy beszélni kell a pozitív példákról is. A hosszú távú, aktív stratégiákról is beszélnünk kell, mint például Magyarországon a nagy létszámú intézmények kiváltásának témájáról. Újból továbblépek, szükség van arra, hogy a foglalkoztatás kérdésének körében minden erőforrást erre a kérdéskörre fordítsanak. De ugyanúgy a súlyos fogyatékossággal élő emberek intézményes és egyéb ellátási formáinak színvonalát meg kell tartani. A védett munkahelyek leépítésével az elbocsátott fogyatékossággal élők közül a nyílt munkaerőpiacon csak 5 tud elhelyezkedni, tehát ők is vesztesek ebben a folyamatban. Fontos, hogy személyre szabott szolgáltatásokat adjunk ahelyett, hogy automatikusan, összegszerűen a vállalatokat támogatnánk.

A fogyatékossággal élő személyekre szabott, személyre szabott szolgáltatásokra van szükség. Továbblépek, a befogadás, a társadalmi befogadáshoz már az alapfokú oktatásban el kell kezdeni az intézkedéseket.

Tudják Önök, hogy legyen szó akár mozgássérültről, akár látássérültről, akár értelmi sérültről, egy iPhone ára egy munkahely akadálymentesítése.

Végül zárszóként szeretném felhívni a figyelmet, hogy Amerikában a válság kirobbanásakor 700 milliárd dollárt fektettek be a pénzügyi szektor stabilitásának megtartására. Ma viszont ott tartanak, hogy automatikus kiadáscsökkentés lép életbe, és ennek mi az eredménye? 370 ezer értelmi sérült ellátása veszélyben forog Amerikában. Tehát ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy nem ez az út!